Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, lo primero que se impone, tras los vertiginosos y dramáticos acontecimientos del fin de semana, es rendir homenaje al valor y al coraje cívico del pueblo de Ucrania, que ha pagado un precio muy caro por abrir la senda hacia la libertad. Y en ese camino, señora Presidenta, tengo que decir que el pueblo de Ucrania no ha estado solo, le ha acompañado el Parlamento Europeo. Han sido muchos los diputados que se han destacado en ese empeño, pero me gustaría simbolizarlo en el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Elmar Brok. Lo que se estaba discutiendo en Ucrania, señora Presidenta, no era la credibilidad de la política europea de vecindad no era una lucha o una disputa entre Occidente y Rusia por un área de influencia era, sobre todo y fundamentalmente, el derecho a determinar un pueblo libre y soberanamente su propio destino. Pero como pasa muchas veces, es más difícil consolidar, preservar y mantener el objetivo irrenunciable de la libertad que sacudirse el yugo de la tiranía. Ha costado tres meses destituir al Presidente Yanukóvich, pero es cierto que la estabilidad del país, el proceso de transición y la recuperación económica van a tomar mucho más tiempo. Por eso, la Unión Europea, señor Comisario, tiene que apoyar decididamente a Ucrania, en primer lugar a través del Acuerdo de asociación tiene que apoyar el proceso de transición política apoyando el proceso electoral de las elecciones del 25 de mayo tiene que considerar seriamente una política de exención de visados y, como usted decía acertadamente, señor Comisario, tiene que apostar claramente por la libertad, por la independencia, por la soberanía y por la integridad territorial de este país. La Unión Europea tiene que dar una respuesta urgente al llamamiento dramático que nos hizo el pasado lunes en Kiev el Presidente en funciones y Primer Ministro designado, habida cuenta de la gravedad de los problemas económicos. La Unión Europea, señor Comisario, tiene que liderar una conferencia internacional de donantes, con los Estados Unidos, con Rusia, con el Fondo Monetario Internacional, con Japón, con Canadá y con otros actores importantes.